Pokud nemá zůstat pouze prázdným dokumentem, slovy na papíře, je dobře, aby Evropská komise z této zprávy vycházela a promítla závěry této zprávy do své každodenní zahraniční politiky. A velmi se přikláním k tomu, abychom opravdu u těch zemí, kterým poskytujeme určité výhody, benefity, ekonomickou pomoc, brali ohled na to, jaký stav lidských práv v dané zemi je.